Doamnă președintă, în primul rând aș vrea să mulțumesc colegilor raportori și colegilor din comisie pentru colaborare. Există un singur amendament pe toate cele opt rapoarte despre întreprinderile mixte, așa că eu consider că munca în comisie a fost foarte bună. Cred că întreprinderile mixte sunt extrem de importante în această perioadă, discutăm foarte mult despre dezvoltare economică, creștere economică, locuri de muncă. Prima condiție este să avem activitate de cercetare, de dezvoltare și, în special, de inovare și de implementare în practică a rezultatelor cercetărilor. Cred că întreprinderile mixte care sunt acum în funcțiune în Uniune au arătat deja că sunt folositoare, mai ales în ceea ce privește aplicarea în practică, mai ales dacă luăm ca exemplu, ca prim exemplu, SESAR care deja început implementarea rezultatelor cercetării în

Clean Sky a ajuns în etapa de a avea demonstratoare tehnologice extrem de importante și care pot aduce mari beneficii industriei aviatice, sper că vom găsi și mijloacele financiare să aplicăm în practică.

Există încă o problemă în ceea ce privește programul și finanțarea.

ARTEMIS, ENIAC și ECSEL au primit o opinie calificată de la Curtea de Conturi pe motivul că nu se poate stabili exact dacă ratele de eroare calculate pe reguli naționale, pentru că așa este regulamentul celor trei întreprinderi mixte, deci nu se poate stabili exact dacă aceste

Cred că putem să facem un pas înainte, cred că prin documente constatatoare de la instituțiile naționale în domeniu, autoritățile naționale în acest domeniu, am putea să stabilim dacă este corect sau nu ceea ce s a făcut

privați despre rata de eroare și despre cum se desfășoară în paralel cheltuirea și utilizarea fondurilor alocate prin FP7 și Orizont2020 pentru că această activitate se va desfășura încă trei ani în paralel cu fonduri din,